în condiții de igienă precare, se îmbolnăvesc și doamnă președintă, doamnă comisară, mor copii în Europa din cauza mizeriei. Iar noi, aici, spunem că am dat Greciei 2,1 miliarde. Da, s au dat de patru ani încoace, iar sprijinul este insuficient.